lo llamaba la vida comprendida. Hoy quiero hablar unos minutos de la política, la política comprendida, para que mis primeras palabras sean unas palabras de felicitación a la sociedad española y a sus representantes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, al antiguo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al presidente Rodríguez Zapatero, por haber hecho posible la noticia más esperada de la democracia española el fin del terrorismo. Se inicia una nueva etapa de esperanza para la sociedad española, que jamás olvidará a sus víctimas. Y, pasando al tema que nos ocupa, el informe Rühle, la política comprensiva de la gestión de lo público, sabemos que la modernización de la contratación pública es una pieza clave del mercado único, un instrumento fundamental para garantizar una eficiencia.